Erstens haben wir die Abstimmung abgeschlossen und zweitens können Sie sicher sein, es waren deutlich mehr als die qualifizierte Mehrheit.